Miljarden zijn er gevloeid naar zwakke lidstaten en al bij toetreding bleek Griekenland met de cijfers te knoeien. Maar nee, u was daar blind voor. Europa moest en zou uitbreiden. Dankzij falende politici als u zijn deze economieën kunstmatig opgeblazen. En nu lopen ze leeg. En wat gebeurt er nu? U gaat gewoon verder met uw rampzalige beleid. Wie klopt er op de deur van de Europese Unie?

Arme landen die ook lijden onder een enorme corruptie.